Erstens möchte ich Sie vielleicht daran erinnern und das wissen Sie sehr gut dass parallel zu den Sitzungen des Plenums viele andere Sitzungen stattfinden, an denen unsere Kollegen und Kolleginnen teilnehmen.

Das geht schlicht und einfach nicht, wenn man seine Arbeit ordentlich macht. Zweitens habe ich jetzt beschlossen, dass ich ab jetzt keine blaue Karte mehr zulasse, weil hier gerade etwas geschieht, was nicht gut ist für das Ansehen des Europäischen Parlaments.